Ich habe gegen CETA gestimmt, weil er ein Abkommen ist, das unsere demokratischen Wurzeln wirklich angreift.

Sehr bald werden wir hier in diesem Haus nämlich über TiSA abstimmen. Dabei geht es immer um die gleichen Grundsätze, die Grundsätze der liberalen Wirtschaftsphilosophie.

Damit werden unsere demokratischen Grundsätze erschüttert. Deshalb habe ich gegen CETA gestimmt.